Hvala za vaše vprašanje, spoštovani poslanec. Lepo sta nam nanizali nekaj zgodovine in se seveda s tem pregledom zgodovine tudi strinjam, da, ni bilo vedno vse tako, da bi bilo dobro za Slovence. Kar se tiče, konstitutivnega naroda, vemo, da se je leta devetnajststo dvajset zgodil nesrečni plebiscit. Tudi to sem že samo večkrat omenil in tam se je velika večina odločila, že, žu, za Avstrijo, ne za tedanjo Kraljevino SHS, in veliko, veliko delo krivde, po mojem mnenju, leži tudi, v takratni ljubljanski vladi. Tukaj se strinjam s tem. Ampak, zdaj je to zgodovina in, Slovenci pač, nismo nikoli bili narod, ki bi napadal druge narode, ki bi želel drugim narodom jemati ozemlje in formalnopravno je to zdaj avstrijsko ozemlje. Se pa strinjam, da manjšina, slovenska manjšina na Štajerskem ni enako obravnavana, niti enako, kot je obravnavana slovenska manjšina na Koroškem, kjer je na Štajerskem slovenščina še vedno neka neobvezna, pouk slovenščine še vedno neobvezen in tudi druge stvari niso urejene, kot bi morale biti. Povedal sem ob svojem obisku na Dunaju, da tudi financiranje slovenske manjšine s strani avstrijske države ni bilo usklajevano z rastjo stroškov, se pravi, mislim, da je financiranje že kar dolga leta na enakem nivoju, kar ni zadovoljivo. Potem je potrebno povedati tudi, da, so tudi na avstrijski strani oziroma na koroški strani naredili določen napredek. Tudi koroški deželni glavar sedanji, ima svojega otroka vpisanega v slovensko šolo. Tako da s strani vodstva, avstrijske Koroške so odnosi bistveno drugačni, kot so bili še pred leti, poznamo, kaj se je vse dogajalo. Je pa tudi bil konkreten napredek v tem, da smo z rebalansom oziroma da bomo z rebalansom povečali sredstva tudi Ministrstvu za Slovence po svetu in zamejce, ki bodo tako preko razpisov lahko dobili več. Ni vse v najlepšem redu, tega ne bom govoril. Veliko je še za postoriti. Vendar pa verjamem, da bo tudi minister za Slovence po svetu in zamejce naredil vse v tej smeri, da bodo naše manjšine, da bosta naši manjšini v Italiji in v Avstriji, dobili podporo matične države, ker vemo, da ni vedno bila taka, kot bi morala biti. In v tej smeri bomo delovali. Minister je že izrazil pripravljenost in je tudi sam podal nekaj pobud, poleg tega se tudi intenzivno ukvarja ravno z oziroma slovensko in, manjšino v Italiji in v Avstriji. Da ne pozabim, seveda, Madžarske, kateri pa je naša manjšina, mogoče še najmanj ustrezno, obravnavana. Mislim, da, da ta hip, ni čisto recipročno in te stvari, tem stvarem se bo treba v bodoče tudi posvetiti, da ne bomo govorili samo o manjšini, na avstrijskem Koroškem in seveda, kot ste pravilno izpostavili, kar se večkrat pozablja, tudi na Štajerskem. Tako da ... Zagotavljam, da bo vlada, zlasti pa Ministrstvo za zamejce in Slovence po svetu usmerilo svoje napore v to, kje, ker se zavedamo, da, je slovenska manjšina v vseh treh državah avtohtona manjšina in da je pač postala manjšina s spletom tako mednarodnih okoliščin kot tudi včasih notranjepolitičnih. Hvala.